Doamnă Președintă, vreau să salut dezbaterea de astăzi pe tema deficitului de plată pentru finanțarea ajutorului extern acordat de Uniunea Europeană în acest an. Este, într adevăr, vital, să găsim o soluție pentru problema aceasta, fiindcă de mâine și până în luna iulie nu ne vom mai reuni. Ori, între timp, Uniunea Europeană trebuie să și onoreze angajamentele și să fie în același timp capabilă să răspundă unor eventuale crize umanitare.

Vorbim aici despre un deficit de plăți de 400 de milioane de EUR, care reprezintă, deci, aproximativ jumătate din bugetul anual al Uniunii pentru ajutorul umanitar. Potrivit Direcției Generale Ajutor Umanitar și Protecție Civilă, 150 de milioane de EUR trebuie găsiți până la vară pentru a evita o adevărată criză a plăților. Asta înseamnă că proiecte umanitare care sunt vitale pentru persoanele afectate de crize din țările terțe se află în acest moment în pericol. Este adevărat că în perioada de criză întregul buget al Uniunii a trebuit să fie redus și că problema creditelor pentru plăți afectează și alte linii bugetare, nu doar acțiunea noastră externă. Însă vreau să reamintesc aici câteva elemente care mi se par foarte importante. În primul rând, ajutorul umanitar este diferit față de alte tipuri de cheltuieli ale Uniunii. Este vorba de finanțări pe termen scurt, proiecte care durează de la 12 până la 18 luni și care trebuie să fie activate adesea imediat, dacă vrem ca acțiunea noastră să fie eficace în contexte precum conflictele armate, seceta sau inundațiile.

Dincolo de cifre, este vorba, deci, despre un deficit de plată care afectează persoane vulnerabile din Siria, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană și, iată, Ucraina, care contează, mizează pe ajutorul nostru. În fine, în sondaje de opinie, ajutorul umanitar a apărut constant ca una dintre acțiunile Uniunii cele mai populare în rândul cetățenilor.